Daarover zouden wij vandaag nog wekenlang kunnen debatteren, gezien de omvang ervan, maar het gaat vandaag om de effecten van fraude en corruptie op het besluitvormingsproces.

Rondom het vertrek van deze oud commissaris hangt een zeer onwelriekend geurtje, een tabaksgeurtje, een omkoopgeurtje. Een geurtje van belangenverstrengeling tussen de onderwereld en de bovenwereld. Ik heb hier een kaartje, gemaakt door geachte collega Grässle, en als je dat bestudeert slaat de angst je om het hart. Maar niet alleen angst, ook veel boosheid. Als ex commissaris Dalli onschuldig blijkt aan het hem ten laste gelegde, dan heeft de Commissie, en met name de heer Barroso, een ernstig probleem. Als hij schuldig blijkt te zijn óók, want als voorzitter is hij eindverantwoordelijk voor zijn team. Ik spreek hier geen oordeel uit over de schuld, maar ik constateer wel dat corruptie en fraude hier zeer, zeer dicht bij de Commissie zijn, zo niet ín de Commissie. Ik vraag hierbij dan ook om een diepgaand onderzoek door onze Commissie begrotingscontrole, maar ook door een onafhankelijke externe partij, niet door OLAF, want dat functioneert hier niet. Laat met name het Maltese openbaar ministerie de zaak grondig onderzoeken. Voorzitter, Dalligate toont voor de zoveelste keer aan dat de EU helaas niet werkt.